Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, l'amélioration des plantes est un secteur particulièrement innovant. En témoignent, d'une part, les investissements élevés dans la recherche et le développement, de l'ordre de 15 du chiffre d'affaires du secteur, et, d'autre part, le progrès génétique apporté aux agriculteurs du monde entier. Les opérateurs ont, certes, besoin d'un cadre et d'outils de protection clairs et opérants, mais nous devons aussi respecter un certain nombre de principes éthiques par rapport au monde du vivant. Le droit sui generis créé par la convention UPOV et le certificat d'obtention végétale, qui le matérialise, demeurent les outils les mieux adaptés à la protection des variétés végétales, et nous devons défendre leur utilisation exclusive à cet effet, soutenant ainsi l'exclusion des variétés végétales du champ de la brevetabilité. L'accélération des processus d'innovation entraîne, en matière de création variétale, un décalage entre le pas de temps de l'innovation et celui de l'obsolescence commerciale.